De Europese Commissie onderhandelt met de Verenigde Staten over vrijhandel in chloorkippen, hormoonvlees, Monsanto's gengewassen en meer landbouwgif. Het toelaten van dit soort producten ondermijnt onze regels voor dierenwelzijn, milieu en volksgezondheid en het benadeelt de boeren in Europa. Brussel onderhandelt bovendien zonder toestemming van de lidstaten de Raad heeft geen mandaat gegeven om met de Verenigde Staten over landbouwproducten te onderhandelen. Bovendien heeft dit Parlement naleving van het klimaatakkoord van Parijs als absolute voorwaarde gesteld voor toekomstige handelsverdragen.

Daarom vraag ik uw steun voor een spoeddebat over de stand van zaken met betrekking tot de handelsbesprekingen tussen Europa en de VS.